er háttvirtir þingmenn ólöf nordal fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon er til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa